Vážený pane předsedající, nová Verchovná rada přijala výraznou většinou rezoluci na podporu splnění kroků dohodnutých k přiblížení se Evropské unii. Samozřejmě se vyskytují snahy o zhoršení dobrých vztahů. Nejvyšší administrativní soud Ukrajiny na základě platných zákonů zbavil mandátu jednoho vládního a jednoho opozičního poslance, to moji kolegové poněkud nepochopili. Je možné, že bude podobně postupovat i v dalších případech, ale některé poslance Evropského parlamentu zajímá pouze zbavení mandátu, které se týká opozičních poslanců. Zákon, podle kterého bylo postupováno, i celá procedura se mi nemusí líbit, ale rozhodně nelze zdůrazňovat, že jde o jednostrannou akci proti opozici. Pánové Vlasenko a Verevskij by zřejmě v jiných zemích, tedy podle jiné legislativy, zbaveni mandátu nebyli. Příklady ze Spolkové republiky Německo a z České republiky jsou dostatečně známé. Pro dobrou spolupráci mezi Evropským parlamentem a Verchovnou radou je třeba místo stížností urychleně ustavit společný meziparlamentní výbor a začít konstruktivně pracovat. A k tomu nám všem přeji hodně zdaru.